Pohotovejšou reakciou na mimoriadne udalosti sa zvýši aj účinnosť podporného zásahu Únie pri zmierňovaní a eliminovaní následkov rôznych katastrof. Členské štáty preto vítajú vytvorenie strediska reakcie na núdzové situácie, ktoré bude v záujme čo najrýchlejšej a najefektívnejšej reakcie fungovať v nepretržitej službe. Treba si však uvedomiť, že akákoľvek pomoc prichádzajúca od Únie bude slúžiť len ako doplnková intervencia podliehajúca riadeniu a koordinácii lokálnych autorít oprávnených organizovať život miestneho obyvateľstva v týchto mimoriadnych situáciách.